Señora presidenta, Hamza Yalçin, periodista sueco de origen turco ha pasado 56 días en prisión en Barcelona porque el Gobierno de Mariano Rajoy atendió una orden de Interpol que había interpuesto el Gobierno turco una orden por insultos al presidente, por escribir en una revista no adepta al régimen y por vínculos terroristas por militar en un partido de izquierdas. El Gobierno de España de Mariano Rajoy ha actuado en complicidad con el régimen autocrático que el presidente Erdogan ha impuesto en Turquía, que mantiene a 163 periodistas encarcelados, ha cerrado 128 medios de comunicación o mantiene en la cárcel a 78 alcaldes y alcaldesas y 13 diputados y diputadas de la izquierda kurda y turca. Pero parece que mientras Turquía colabore con el proyecto xenófobo de esta Europa fortaleza, la Unión Europea está dispuesta a ser cómplice de represión.